Frau Präsidentin! Wir schulden den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden auch entsprechende Anstrengungen, die Täter zu fassen, sie vor Gericht zu stellen und auch Anschläge dieser Art frühzeitig zu verhindern. Diese Bedrohung müssen wir nunmehr als permanente Bedrohung verstehen und deshalb das auch prioritär behandeln. Das heißt auch, die politische Verantwortung dafür zu übernehmen, aber auch zu investieren in Polizei, Nachrichtendienste, Technologie, aber eben mitunter auch militärische Dinge.

Deshalb hilft es auch nicht, wenn wir hier oftmals von den Linksorientierten die Einstellung haben Wir schützen die Daten der Terroristen besser als das Leben unserer Bürger. Es hilft auch nicht, dass die ALDE hier in dem Bereich vor vier, fünf Jahren Anträge von der EVP abgelehnt hat, die sie heute wieder bringt und meint, es sei das Heil.

Die verzögern wieder das ganze Verfahren. Das hat mit politischer Verantwortung nichts